Signora Presidente, onorevoli colleghi, il pacchetto Mobilità va approvato perché apporta vantaggi e competitività al settore. Penso, ad esempio, al cooling off per evitare il cabotaggio sistematico, al distacco sui trasporti internazionali e al passaggio al tachigrafo intelligente di seconda generazione a partire dal 2022 tutte misure che permetteranno una libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti in Europa, garantendo però una sana concorrenza e la protezione sociale dei lavoratori in tutti gli Stati membri. L'alternativa è quella di ritrovarsi nel caos, con legislazioni differenti nei singoli Stati membri altro che più Europa, altro che mercato unico! Tuttavia, penso sia necessaria più flessibilità per i tempi di guida e di riposo per avere più sicurezza stradale. Una distribuzione squilibrata dei tempi di guida e di riposo significa infatti determinare situazioni con conseguenze dirette sulle condizioni di lavoro